Nous nous acheminons vers un montant de 750 milliards d'euros, dont 500 de subventions et 250 de prêts.

Tout d'abord, ce plan va provoquer une mutualisation européenne de l'endettement à hauteur de 500 milliards d'euros, ce qui va constituer un nouveau pas en avant vers la création d'un état fédéral européen dont mon groupe ne veut pas.

L'Union imposera des conditions drastiques pour le toucher, notamment la baisse des retraites et des dépenses de santé.

Or, si l'Allemagne a les moyens de s'offrir cette générosité, ce n'est pas le cas de la France, dont l'endettement atteint déjà 120 de son produit intérieur brut. Le président Macron, qui est l'un des instigateurs de ce plan de relance, semble avoir oublié que le premier devoir d'un chef d'État est de s'occuper de l'avenir de son propre peuple.